Die gesamteuropäische Zielsetzung ist 20 sodass also auch jene Regionen ihren Beitrag zur Verbesserung oder zur Erreichung dieser Quote zu tragen haben, die vielleicht schon bei 40 oder 50 sind. Aber ich denke, dass Forschungsaktivitäten in diesem Bereich beim